Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ratspräsident, sehr geehrter Herr Špidla!

Aber der Rat hat wochenlang blockiert und letztendlich ist es daran gescheitert. Leider ist die Kommission hier auch mit schuld. Denn die Kommission hat nicht zu einer Lösung beigetragen. Mit ihren Vorschlägen trat sie das Arbeitsrecht mit Füßen und stellte das in Frage, was man im Allgemeinen als gesetzliche Mindestnorm bezeichnen würde. Und Ausbeutung per Gesetz zuzustimmen, dazu waren wir Grünen und mit uns die große Mehrheit der Verhandlungskommission eben nicht bereit! Zum harten Kern der Verhinderer im Rat und das ist bekannt gehörte auch der deutsche Arbeitsminister und Sozialdemokrat Olaf Scholz. Er wollte doch allen Ernstes Ausnahmen zur Dauerlösung machen, nach denen bis zu 78 Stunden pro Woche gearbeitet werden kann. Während er sich in Deutschland als Anwalt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer präsentiert, macht er sich in Brüssel zum Wortführer derer im Rat, die sich gegen die Interessen der europäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen.